Lewandowski, du rapport sur les ressources propres, que je veux prendre la parole et vraiment saluer la proposition de la Commission d'introduire de nouvelles ressources propres pour alimenter le budget de l'Union européenne. Vous avez raison de le faire parce qu'il faut respecter l'article 311 du traité qui a été maltraité depuis longtemps et vous avez raison de le faire aussi parce que vous savez très bien que l'approbation du Parlement européen du cadre financier pluriannuel est liée de manière inébranlable à l'adoption de nouvelles ressources propres. Cela étant, et sous réserve bien sûr d'un examen plus approfondi, je veux prendre acte de manière positive de plusieurs éléments en matière de ressources propres. D'abord, le fait que vous proposiez un paquet, ce qui permet d'assurer un flux suffisant pour les revenus du budget et d'éviter des charges disproportionnées en cas de mauvaise répartition des revenus. Ensuite, le fait que les nouvelles ressources propres proposées par la Commission sont dans la droite ligne de ce qui était proposé par le rapport Monti et par notre rapport M. Lewandowski et moi même ce qui me permet de croire, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, qu'en cette matière vous agirez totalement de concert avec le Parlement européen. Enfin, je veux saluer le fait que d'après ce qu'on nous a dit, en tout cas, les nouvelles ressources propres sont aussi des instruments de réalisation de deux objectifs stratégiques de l'Union. Premièrement, l'assurance d'un meilleur fonctionnement du marché intérieur, ce qui est le cas notamment par les ressources propres prévues par le cadre de l'assiette consolidée sur l'impôt des sociétés et deuxièmement, la défense de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est le cas, par les deux propositions que vous avez mentionnées. Mais je regrette comme d'autres orateurs que rien ne soit prévu en ce qui concerne la taxation des entreprises du secteur numérique qui ont mis au point une stratégie inacceptable